Chciałbym podziękować i nawiązać do wystąpienia kolegi. Rzeczywiście, kiedy czyta się te materiały, to właściwie nie do końca wiadomo, jaka jest skala tych nieprawidłowości. Postanowiłem w związku z tym dokonać nieco innego typu analizy.

To jest oczywiście o 3 mld euro za dużo. Apelowałbym o to, żebyśmy jednak się zastanowili, czy aby metody przeciwdziałania są metodami skutecznymi. Bo jeżeli mimo wszystko sytuacja się nieco pogarsza rok do roku, to można uznać, że metody są mało skuteczne.